Im letzten österreichischen Nationalratswahlkampf ist eine Liste angetreten, die hat ein Milliardär, der erstaunlicherweise in Kanada seine Milliarden gemacht hat, angeführt, und er hat, im Hinblick auf sein Demokratieverständnis befragt, gesagt, für ihn gilt die goldene Regel. Die goldene Regel bedeutet Wer das Gold hat, macht die Regeln. Das hat er gesagt. Ich habe damals eigentlich darüber gelacht und es nicht wirklich ernst genommen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was in Bezug auf diese Verhandlungen mit Kanada, aber auch mit den Vereinigten Staaten geschieht, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich darüber lachen soll, weil ich langsam Angst bekomme, dass es unter Umständen wirklich so wird. Ich möchte, dass Sie wirklich verstehen, dass die europäische Sozialdemokratie nicht nur große Bedenken im Hinblick auf dieses ISDS hat, sondern dass wir das als Bedrohung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sehen, als eine Möglichkeit ausschließlich für Großinvestoren, für große Konzerne, sich staatlicher Rechtsprechung zu entziehen. Es gibt Beispiele, wie das geschieht. Außerdem als Möglichkeit für große Konzerne, staatliche demokratische Prozesse anders als normale Wählerinnen und Wähler zu beeinflussen. Das wollen und können wir nicht akzeptieren.

Das sind Dinge, die jetzt geschehen sind, und jetzt stehen wir vor dem Punkt, wo diese Mehrheit für dieses Abkommen, das durchaus auch positive Dinge in sich trägt, hier im Europäischen Parlament wackelt. Wenn wir Sozialdemokraten am Ende dagegen stimmen, gibt es kein Abkommen. Ich möchte, dass Sie wirklich darüber nachdenken, dass Sie Möglichkeiten suchen, aus diesem Prozess herauszukommen, dass Sie Möglichkeiten suchen, dieses ISDS aus den Abkommen zu bekommen. Dann können wir vernünftig weiter diskutieren, sonst nicht.